Es ist ein Faktum Italien wurde angeklagt, zu Recht angeklagt. Italien wurde verurteilt, zu Recht verurteilt. Italien hat die Frist nicht eingehalten. Offensichtlich wurde der Plan zwar von der Regierung geliefert, aber dann nicht rechtzeitig weitergeschickt. So bleibt die Situation immer wieder die gleiche. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es vonseiten der Verantwortlichen immer wieder so lange getrieben wird, bis eine Notfallsituation entsteht, man dann mit den Notfallgesetzen in Italien regieren kann, entscheiden kann und damit alle anderen Normen außer Kraft setzt. Wenn viel Müll auf der Straße liegt, und sei er auch vermischt mit Industriemüll aus dem Norden, aus dem Süden, dann wird man ihn schnell irgendwo ungesichert in eine Deponie werfen können, ohne genug Vorsorge zu treffen oder treffen zu können. Das ist hier keine italienische Debatte, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen aus Italien! Das ist eine Debatte, wo europäisches Recht nicht eingehalten und nicht umgesetzt wurde. Wenn diese Art und Weise, wie hier vorgegangen wird, sich auch in anderen Ländern verbreitet, hat das für ganz Europa Konsequenzen. Das ist kein Sonntagsspaziergang, was dort unten passiert.

Es geht nicht darum, 536 neue Standorte immer wieder auszuweisen und die Bürgerinnen und Bürgern dann mit Polizeigewalt von ihren Protesten abzuhalten, weil sie nicht wollen, dass mit giftigem Industriemüll vermischter Hausmüll hinter ihrer Haustür deponiert wird. Das kann es nicht sein! Es muss Konsequenzen geben, und zwar fühlbare Konsequenzen. Es ist gut, dass die Fördermittel nicht mehr in dem Ausmaß eingesetzt werden können, wie das früher der Fall war. Da ist schon genug versickert. Es muss jetzt endlich fühlbare Konsequenzen geben, denn hier geht es um die Umsetzung von sinnvollem, notwendigem und gutem europäischem Recht.